Señora presidenta, hemos estado debatiendo cómo se expresan mejor el consentimiento de los ciudadanos, sus intereses y sus preferencias a través de la elección de sus representantes y ahora debatimos cómo se refuerza el vínculo democrático, cómo se intensifica la relación política entre las instituciones, respetando la confianza inicial que este Parlamento tiene que dar al presidente de la Comisión y la continua rendición de cuentas ante el órgano elegido por los ciudadanos. El tono del informe, el debate de ayer con el presidente Juncker, la propia expresión del ponente nos alertan de que hay señales de alarma.

Y yo me pregunto si estamos apostando por una Unión Europea más global en su política exterior, más ambiciosa en la unión económica y monetaria, con más compromiso en la defensa y en la seguridad, ¿aceptaremos un paso atrás en la dimensión democrática y parlamentaria? Este Parlamento debe estar preparado para rechazar interferencias del Consejo.